Perdemos nueve millones de hectáreas en bosques —es lo mismo que la superficie de Portugal o tres veces la de Bélgica— cada año. Los europeos somos parte de este problema, y el aceite de palma es una de sus caras más dañinas. No vale seguir mirando hacia otro lado no podemos eludir nuestra responsabilidad como uno de los mayores importadores y consumidores de aceite de palma. No podemos eludir nuestra responsabilidad. Según un estudio de la propia Comisión, la huella forestal de la Unión sigue sin crecer año tras año. Mientras sigamos funcionando como si no hubiera límites a la explotación de la tierra, seguiremos siendo cómplices de un desastre medioambiental y humano sin precedentes. ¿Cómo lo podemos evitar? Para empezar hay que establecer una normativa de carácter vinculante. Es lo que queremos con este informe que en las importaciones de aceite de palma se garantice la sostenibilidad y la trazabilidad de la cadena de suministro. Es posible, necesario y, además, está en nuestras manos. Para terminar, quería felicitar a mi compañera Kateřina por este importante informe.